Hvala za besedo. Pred seboj imamo zakon, za katerega smo mnenja, da ni spisan na pravno vzdržen način. Ima več pomanjkljivosti, in sicer še danes ni znan obseg zadolžitve. Po nekaterih informacijah, ko jih takole poslušam, se govori, da se bomo, da se ta cesta in, vse skupaj podražilo do sto petintrideset procentov. Ne vem, kako je bilo tudi možno, da je gradbinec, ki je izbral za predor Karavanški tako čez noč, se je spomnil in je rekel: "No, bom pa dal bistveno nižjo ponudbo." Ker je videl, da je bila previsoka. Projekt je v zadnji fazi, finančno breme za davkoplačevalce, pa danes ni znano. Prav tako ni v reševanju problematike tretje razvojne osi vključen odsek, imenovan razvojna os srednja, ki poteka po, od avtocestnega odseka A ena Celje do avtocestnega odseka A dva Novo mesto. ponovno delamo po odsekih in ne v celoti, hkrati bi se morala graditi dva tira Divača-Koper, prav tako pa bi se morala tretja razvojna os graditi v vseh odsekih, od severa, sredine in juga. Le takšna izvedba bi bila namreč ekonomična. Tako na široko odpira ta poroštveni zakon vrata novim obveznostim, vse obveznosti bodo na koncu morali plačati kdo drug kot državljani. Kljub temu pa je zakon dober za ljudi in za gospodarstvo. Z izgradnjo drugega tira se bo pripomoglo k ponovni vključenosti pristanišča, ne Luke, pristanišča, slovensko je pristanišče, Luka vemo, kje je, če pa damo luk, po ono vzamemo, pride luk iz luka, pride čebula, In vsi tule noter se še zmeraj nismo naučili slovensko, da se reče pristanišče Koper, ne Luka. Ker Banja Luka je vrč čebule, recimo. Gradnja drugega tira Divača-Koper je sodoben, gospodarsko upravičen in okoljsko spremenljiv projekt, ki bo pospešil razvoj slovenske logistične industrije zaradi povečanih tokov blaga v srednjeevropsko zaledje, ampak spoštovani, koliko nas je tule notri in tisti, ki me poslušajo preko televizije, ali veste, da se bo drugi tir gradil postopoma? Najprej en tir, in ko bo ta končal, se bo začel graditi drugi tir od začetka. In kdo je tukaj krivec? Krivec je tisto, ko sem že povedal, nad državo je ARSO, ki še do danes ni izdal soglasja, da bi lahko dva tira naenkrat gradili, ne, bomo zapravljali denar. Najprej en tir povlečemo in bomo razruvali vse, potem bomo pa šli še drugo drugi tir delat. Novi tir bo dolg sedemindvajset kilometrov, tam se bojo lahko vlaki vozili do sto šestdeset kilometrov na uro. Po koncu te nove proge pa bojo prišli na osemdeset kilometrov na uro. To je še ena velika bedarija, pa bom povedal, zakaj, vam bom dal primer. To je isto, kot da bi imeli en odsek ceste, primer: dva kilometra, in en kilometer je asfaltiran, kjer se lahko vozimo devetdeset kilometrov na uro, en kilometer makadama in bomo naglo zabremzali in bomo se mogli iz devetdeset zmanjšati na petinštirideset ali štirideset, da se po makadamu lepo lahko peljali. Tak je ta naš drugi tir, zakaj ne delamo v celoti, za božjo voljo enkrat. Jaz ne vem, ali smo konec leta dva tisoč devetnajst, oziroma kmalu bo leto dva tisoč dvajset, ali smo se vrnili v leto tisoč devetsto petinsedemdeset. Predvsem pa vidim prednost v izgradnji tretje razvojne osi, in sicer se bo s tem omogočila lažja in enostavnejša pretočnost ter povezanost med deli Slovenije. Prišlo bo do povezave med sredozemskim in balsko-jadranskim koridorjem. Sodobna cestna povezava regijskih središč treh držav omogoča navezovanje tovornega in osebnega cestnega prometa vseh regij na glavne evropske prometne smeri. Omogoča se povezovanje pomembnih teritorialnih gospodarskih središč in je ena ključnih čezmejnih povezav. Zavedamo se, da so bili Korošci desetletja z infrastrukturo praktično odrezani od centra in ostale Slovenije. V kolikor ne bomo omogočili ustrezne infrastrukture, bomo s tem povzročili odhod ljudi, ki živijo na Koroškem, se bojo lepo odpeljali v Avstrijo delat. Prav tako so na drugi strani odrezani Belokranjci. Poglejte, kaj je ostalo od velikih podjetij. Nič. Pa ne zaradi padca natalitete, ampak zaradi tega, ker so odrezani od Ljubljane. Ljubljana ni Slovenija. To se moramo zavedati. Tudi Murska Sobota, Novo mesto, Črnomelj, Metlika, dol Ilirska Bistrca, tudi to je Slovenija. Ampak določeni gledajo samo v Ljubljano. Podobno se je zgodilo zaradi neprave infrastrukture s podjetjem Gorenje iz Velenja. Kupili so jih Kitajci. In ker so ugotovili, da nimajo dobre prometne infrastrukture, so sedež preselili v Ljubljano. Zakaj? Zaradi tega, ker imajo bližje dostop do letališča in urejeno infrastrukturo, cestno povezavo. Z neurejeno cestno infrastrukturo se še dodatno krepi centralizacija, čemur pa odločno nasprotujemo. Omejena tretja razvojna os je instrument, ki prispeva k uravnoteženju razvoju tako slovenskih regij kot posredno evropskega prostora. Poglejte, mi bomo zakon podprli, in sicer zaradi Korošcev in Dolenjcev, zaradi tistih ubogih sedemnajst kilometrov na Koroškem avtoceste in na Dolenjskem cirka šest kilometrov. Upam, da bomo imeli vsaj nekaj za pokazati, ko bomo končali ta mandat. Ja, zato bomo podprli ta zakon, čeprav je to premalo. Pravzaprav nič, kajti tretja razvojna os bi morala biti končana že pred desetimi leti tako iz koroške kot tudi z dolenjske strani. Prav tako bi moral biti že zdavnaj končan drugi tir. V kolikor bomo še naprej zavirali izgradnjo, bomo lahko kaj kmalu zaprli pristanišče Koper. Že sedaj nas Italijani prehitevajo z izgradnjo železniške infrastrukture do Avstrije. Za konec pa predlagam, ker ni srednje tretje osi Celje-Novo mesto v tem predlogu zakona, da skupaj dodamo novi zakon, to omenjeno srednjo tretjo os od Novega mesta do Celja in hitro cesto Ormož-Ptuj, ki bi morala biti zgrajena že leta dva tisoč trinajst, tako kot celotna tretja os. Za konec pa imam še nekaj vprašanj, čeprav jih nisem mislil postaviti. Ker sem pa videl, da kolegi postavljajo, me pa zanima, kako daleč pa je sedaj projekt Ormož-Ptuj. Kdaj lahko pričakujem, da se bom peljal po novi cesti do poslanca Janija? Kako daleč smo z tretjo osjo na Dolenjskem? Ali se dela vse po planu, tako, kot je ministrica odgovorila na poslanska vprašanja enemu izmed kolegov in tudi meni? Predvsem mislim za tretjo os na Dolenjskem. Hvala.